Uvedomme si, že hovoríme o kríze. S krízou priamo súvisí recesia hospodárstva s následným poklesom pracovných príležitostí. Často ženy, ktoré by chceli pracovať, musia zostať doma, pričom sa však starajú sa o svoje deti, lebo na predškolské zariadenia nemajú finančné prostriedky. Ak by štát platil za ich starostlivosť o deti, členov rodiny a domácnosť aspoň do výšky podpory v nezamestnanosti a odvádzal by za nich zdravotné a sociálne poistenie, výrazne by to znížilo papierovú nezamestnanosť žien. Žena starajúca sa o dieťa nie je nezamestnaná ani na dovolenke.

Zvýšila by sa slobodná voľba žien a priestor pre skutočné zosúladenie rodinného a pracovného života.